Wir wissen, dass wir hier den größten Hebel haben. Das eingesetzte Geld bringt ungefähr den 25 bis 30 fachen Finanzrahmen, der dann dementsprechend zur Verfügung steht, und es entstehen natürlich viele Arbeitsplätze.

Aber ich glaube, dass wir in Zukunft hier darauf achten sollten, dass der Europäische Investitionsfonds mehr Mittel auch von der europäischen Ebene bekommt.